De martelende ontering van de dappere jonge vrouw tot op het eind van haar leven wordt tegelijkertijd ook volkomen terecht herleid tot de volstrekt verwrongen immorele visie op en gedrag tegenover vrouwelijke Indiase staatsburgers, vooral als deze vrouwen een laag of zelfs totaal geen sociaal aanzien genieten.